herra forseti ég kem léttari að klyfjum en síðasti ræðumaður en rétt er það að mikið er komið af gögnum um þetta mál miðað við allar þær upplýsingar sem fram hafa komið varð ég fyrir nokkrum vonbrigðum með skýrslu hæstvirts forsætisráðherra í morgun ég varð líka fyrir vonbrigðum þegar ég áttaði mig á því þegar ég kom til reykjavíkur um áttaleytið að það stæði ekki til að dreifa þeirri skýrslu en ég verð auðvitað að taka tillit til þess að forsætisráðherra hefur átt mjög annríkt við góðverkin sem ber vissulega að þakka þó ég hefði talið með tilliti til efnahagsástands og stöðu á hlutabréfamörkuðum að önnur verk væru þar brýnni þessi mál sem við ræðum um hér snýr að ráðstöfun eigna sem voru í það minnsta í eigu ríkisins en hafa nú harla óvissa stöðu ég vil í fyrstu upplýsa það að ég hef séð þá samninga sem hér hefur mikið verið rætt um það er ég hef séð afrit af þeim samningum í fjárlaganefnd á þessum morgni þar voru okkur sýndir þessir samningar undir trúnaði og við fórum ekki með þá út en þeir samningar voru óundirritaðir ég verð að viðurkenna að margt þótti mér mjög merkilegt í þeim samningum og kom mér nokkuð á óvart sérstaklega með þann samning sem stærstur er sem ef ég stikla mjög stórt á þær helstu í kennitölum þá hleypur hann á fjórtán

veðsett eignina að fullu og þar sem um er að ræða námsmannaíbúðir með tiltölulega hagstæðum húsnæðisstjórnarlánum og hundrað prósent láni jafnvel en þarf í rauninni til að koma þessu veði á ekki að greiða nema sem nemur einum milljarði þó að ég vilji alls ekki gera því skóna að þetta fari öðruvísi vel þá undrast ég vissulega þennan samning og ég verð að viðurkenna að miðað við það sem ég hélt áður það kemur mér nokkuð á óvart að svona skuli samið það er ekki nóg með að þarna sé veðheimildin ótakmörkuð heldur eru afborganirnar sem greiðast á næstu mig langar að víkja aðeins að þessari umræðu og vil fyrst gera að umfjöllunarefni að það er margt mjög óljóst fyrir mér í þessum samningum hvað hefur verið gert og hvað af þeim muni standa ég hef eins og ég tók fram ekki séð undirritaða samning og ég hef ekki séð samninga sem eru hafnir yfir lög ég hef ekki séð það sama og meiri hluti fjárlaganefndar telur sig hafa séð að það sé óyggjandi að færa þessa fjórtán milljarða til tekna hjá ríkissjóði inn á fjáraukalög þessa árs og fjárlög næsta árs fyrir því eru margar ástæður ein ástæðan er vitaskuld vanhæfisreglurnar sem ég er enginn sérfræðingur um en verð að játa að af því sem ég hef áður lesið þarf ég að fara allt aftur til hvamms sturlu til að finna annan eins vef ættartengsla og pólitískra tengsla

málum er sem sagt þannig hagað að fulltrúar í sama stjórnmálaflokki sitja allt í kringum borðið háttvirtur bæjarstjóri reykjanesbæjar er í stjórn þróunarfélags keflavíkur og hann er stjórnarformaður keilis hann á persónulegan hlut í báðum þessum félögum eftir því sem mér er sagt og hann er þarna líka sem fulltrúi reykjanesbæjar annar bæjarfulltrúi reykjanesbæjar sjálfstæðisflokks er stjórnarformaður fyrirtækisins ber sem er ekki þjóðlegt nafn en látum það vera og það félag hefur einnig keypt eignir á varnarsvæðinu þessi sami fulltrúi er einn eigenda hótels í keflavík og á sem sagt níu prósent í hlutafélaginu ber þriðji bæjarfulltrúinn er stjórnarformaður sparisjóðs keflavíkur sem á tuttugu og tveggja prósenta hlut í háskólavöllum og hlut í ber eignarhaldsfélagið fimm hundruð tuttugu e h f er svo í eigu fjórða bæjarfulltrúans sem hefur keypt átta hundruð fermetra skemmu af ber á varnarsvæðinu fimmti fulltrúi sjálfstæðismanna í reykjanesbæ sem er jafnframt aðstoðarmaður fjármálaráðherra og kemur þannig að samningum ríkisins og síðan má bæta því við að fleiri sem þessu tengjast eru nátengdir ættarböndum fjármálaráðherra það var vitaskuld svo á tíð hvamms sturlu að þá voru vanhæfisreglur mjög óvissar en þá höfðu menn líka mjög skilvirkar og skjótvirkar aðferðir til að leysa úr því sem þeim líkar ekki nú þurfum við á reglum sem þessum að halda og það er brýnt að eftir þeim sé farið og brýnt að það verði kannað til hlítar hvað þetta vanhæfi sem gæti verið hér til staðar hvaða þýðingu það hefur fyrir þessa samninga hvaða þýðingu á hefur fyrir lagalegt gildi þessara samninga og það er einmitt út frá því sem ég hef mjög gagnrýnt þann gerning og mun koma enn nánar að þessu við umræðu um fjáraukalög í dag ég hef gagnrýnt þann gerning að fjárlaganefnd skuli ætla að færa tekjur einkahlutafélagsins kadeco inn á ríkisreikning forsendurnar fyrir því eru mjög veikar þar sem fjármálaráðherra hefur um það samið að hlutafélagið kadeco sem er einkahlutafélag að vísu í eigu ríkisins en ekki skilyrðislausri eða það er valkvætt hvort svo verði áfram það er í dag í einkaeigu ríkisins en það er hlutafélag það er ekki o h f það skiptir svolitlu máli málið liti strax öðruvísi út ef gengið hefði verið áfram því þannig að þetta væri opinbert hlutafélag en þetta er einfaldlega einkahlutafélag og í samningum ríkisins því þetta eru samningar milli tveggja lögaðila í samningum ríkis og þessa einkahlutafélags er skýrt kveðið á um tilgang þessa einkahlutafélags og það kemur nokkuð á óvart að tilgangur þess er hvergi að skila arði eða tekjum í ríkissjóð það er hvergi lagt upp með það að eignir þær sem hér um ræðir skuli skila neinu í ríkissjóð félaginu er með nokkru móti afsalað öllum þessum eigum til að selja þær eða verja andvirðinu til þeirra verka sem félagið hefur sem sinn tilgang samkvæmt stofnsamþykktum sínum samkvæmt samningum við ríkið og samkvæmt öðrum gögnum sem öll liggja opinberlega frammi og ég vil taka það fram í þessari umræðu langmest af þeim gögnum sem skipta máli til að átta sig á þessu öllu saman liggja algerlega frammi þannig að vandamálið er ekki sú pappírsleynd sem hér hefur verið gagnrýnd nokkuð og ég get tekið að hluta til undir vandamálið er það ef menn taka ekki mið af þeim upplýsingum sem liggja fyrir ef stjórnarmeirihlutinn er svo sterkur hér að það er alveg sama hvað liggur fyrir það er alveg sama hversu hrópandi staðreyndirnar eru á það að eitthvað verði gert ef stjórnarmeirihlutinn er einfaldlega svo sterkur að hann geti látið það að vera að gera þetta að hann geti einfaldlega með einfaldri handauppréttingu látið hluti standa sem eru samt átta þess sem eðlilegt getur talist það sem hefur legið fyrir í umfjöllun málsins inn í

bæði meiri hluti fjárlaganefndar og ríkisendurskoðandi hafa talið ákvæðið sem ég minntist á hér í gær um hundrað prósent söluþóknun það er kannski rétt að taka af öll tvímæli með á að þarna er ekki um venjulega söluþóknun að ræða mig langar með leyfi forseta að vitna aðeins í samning

þess ágæta hlutafélags katagó en þar segir með leyfi forseta til að hefja rekstur og undirbúning starfsemi samkvæmt samningi þessum fær verksali sérstaka þóknun á fjáraukalögum tvö þúsund og sex og fjárlögum tvö þúsund og sjö þóknun verksala að öðru leyti felst í því að hann hirðir þær leigutekjur sem fást vegna leigðraeigna á þróunarsvæðinu auk þess sem verkkaupi greiðir honum þóknun af söluverði seldra fasteigna á svæðinu fyrstu tvö ár samningstímans mun þóknun nema hundrað prósent af söluverði fasteigna eftir þann tíma mun þóknun til verksala verða tekin til endurskoðunar miðað við verkefnastöðu og fjárhag félagsins þegar þetta ákvæði var tekið til umfjöllunar í fjárlaganefnd gat ríkisendurskoðandi þess sérstaklega að við samningsgerð þessa væri

að leiðrétta þær lagamisfellur sem verða hjá stjórnarráðinu með því að færa tekjur karþagó inn í ríkisreikning það mun algert fádæmi að tekjur einkahlutafélaga séu færðar inn í ríkisreikninginn ríkisreikningurinn er enginn samstæðureikningur ríkissjóð og einstakra hlutafélaga úti í bæ það hefur ekki verið þannig fram að þessu en nú verður það brotið blað

tilfelli við einkahlutafélagið karþagó sem síðan er aftur seljandi þeirra eigna sem eru á keflavíkurflugvelli þá skapast ákveðnar væntingar þá skapast réttmætar væntingar kaupanda þessar réttmætu væntingar kaupanda taka mið af þeim upplýsingum sem liggja opinberlega fyrir um hlutafélagið karþago þær kveða á um það að tekjum karþagó verði varið til uppbyggingar á keflavíkurflugvelli og ég mótmæli þeim skilningi vegna þess að hann er ekki allsendis í samræmi við þær fréttir sem má finna um málið á þeim tíma að hundrað prósent ákvæðið hafi verið sett inn vegna þess að menn teldu víst að þeir mundu svo sáralítið seljast innan tveggja ára hundrað prósent ákvæðið var sett inn vegna þess og það kemur fram í ýmiss konar gögnum málið að það var reiknað með því að hreinsun á svæðinu gæti kostað tíu til tólf milljarða það var reiknað með því að hlutafélagið karþagó þyrfti á öllu þessu fé að halda þrátt fyrir að nokkur óvissa væri um það hversu mikill sá kostnaður væri þá voru þær réttmætu væntingar skapaðar hjá kaupendum þessara eigna að öllu því andvirði sem þeir mundu greiða fyrir þessar eignir færu til uppbyggingar á svæðinu þær rynnu ekki einn ríkissjóð til óvissra verkefna ríkissjóðs og þetta skiptir máli upp á gildi þeirra kaupsamninga sem nú liggja fyrir við skulum ekki útiloka það að við þá tilfærslu að færa þessar greiðslur inn í ríkissjóð þá gætu þeir samningar verið upphafnir nú er

selt þessar eignir en ekki sérstakt einkahlutafélag í þess eigu og ég tel í rauninni allan undirbúning stjórnarráðsins á þessu máli varðandi stofnun einkahlutafélagsins og varðandi þær reglur sem þar